Ich glaube, die breite Übereinstimmung in der Aussprache zeigt, dass hier von allen Seiten Konsens erreicht wurde eigentlich eine gute Grundlage für die Beratungen des Haushaltsrahmens für das nächste Jahrzehnt. Wir sollten jetzt dieses Momentum nutzen Donnerstag und Freitag haben wir Europäischen Rat um gemeinsam möglichst große Fortschritte für den modernisierten Haushaltsrahmen des nächsten Jahrzehnts zu erzielen, und nach Möglichkeit bis zur europäischen Wahl unseren Bürgern Klarheit verschaffen, mit welchen Programmen, mit welchen Instrumenten Europa seine Ziele im nächsten Jahrzehnt durch eine kluge Haushaltspolitik erreichen will.